Wenn Sie glauben, dass durch die Ausarbeitung einer Entschließung den Problemen abgeholfen wird, dann weiß ich nicht, ob ich diese Einschätzung teilen kann, um es einmal ganz diplomatisch auszudrücken. Ich glaube, wir sollten das Thema in der Öffentlichkeit zu einem solchen machen. Das ist unser Beitrag, und wir werden mit Sicherheit auch in Zukunft darauf zurückkommen. Wegen einer Entschließung die Sache jedoch zu verschieben, unterstreicht nicht die Dringlichkeit, sondern ist eher eine selbstbezügliche Haltung des Parlaments.